Volevo chiedere all'onorevole Borghezio perché il governo italiano, della cui maggioranza fa parte, non ha sostenuto la proposta del Parlamento europeo sulla riforma di Dublino, e se reputa il caso della nave Diciotti un modello che l'Italia può addurre come esempio per l'Europa, dato che, ricordo, il ministro degli Interni è sotto inchiesta giudiziaria per sequestro di persona.